Al protagonista, que es el pueblo de Egipto. Hay una combinación que puede ser letal, según como se gestione. Las calles, ocupadas, millones de personas en la calle otra vez y el ejército, que se está desplegando con vehículos blindados y ha ocupado ya la televisión. El primer mensaje que quería lanzar es directamente al general de las fuerzas armadas, Abdel Fatah al Sisi que en estos momentos se ponga al lado del pueblo de Egipto. Por encima del pueblo, nadie.

Esta es la única posibilidad que tenemos para que efectivamente se garantice esa transición. Miren ustedes, la revolución de Tahrir, igual que la del Jazmín, fueron revoluciones con reivindicaciones universales.

Pero, por arte de magia, de repente se encaraman, dirigen estas revoluciones los hermanos musulmanes.